virðulegi forseti ég mæli fyrir hér frumvarpi til laga um ábyrgðarmenn eða svokallaðar þriðja manns ábyrgðir sem lúta að því að hingað til hafa ekki verið hér á landi hafa ekki verið til reglur um ábyrgðarmenn og skuldbindingar þeirra þrátt fyrir að við á íslandi höfum haft hér afar sérstakt fyrirkomulag eða kerfi ábyrgðarmanna sem á sér enga hliðstæðu á vesturlöndum það mál sem hér er flutt hefur verið flutt sjö til átta sinnum og með mismunandi mörgum

og tel ég að hafi einhvern tíma verið þörf á að setja almennar reglur um ábyrgðarmenn sé það einmitt núna það má kannski orða það þannig að íslendingar hafi verið mjög umburðarlyndir gagnvart kröfuhöfum almennt og lagaumgjörðin hefur jafnan haft hagsmuni kröfuhafa mjög að leiðarljósi og jafnvel þannig að kröfuhafar hafa getað elt skuldara nánast ofan í gröfina þetta er ekki í samræmi við það sem hefur verið í öðrum löndum og meðal annars er ein hugmynd sem er í þessu frumvarpi sótt til bandaríkjanna þar sem til dæmis í sumum ríkjum gildir sú regla að ef einstaklingur verður gjaldþrota er heimili hans undanþegið uppgjöri á þrotabúinu það er mjög athyglisvert að land sem kennir sig við einstaklingsfrelsi og samkeppni skuli byggja á reglu sem þessari að ef einstaklingar verða gjaldþrota er viðhorfið einfaldlega þetta það eru meiri hagsmunir samfélagsins sem felast í því að einstaklingar geti áfram og fjölskyldur búið á heimilum sínum en að kröfuhafar fái í því ljósi að hér á íslandi höfum við verið með mjög ef svo má segja strangar reglur og harðar sem tryggja vernd kröfuhafa við höfum verið með aðfararreglur og við höfum verið með gjaldþrotareglur og við höfum verið með reglur um fyrningu og annað slíkt sem gerir það að verkum að réttur og vernd kröfuhafa er geysilega mikil við höfum virðulegi forseti haft síðan komið okkur upp afar sérstöku kerfi sem er þetta svokallaða ábyrgðarmannakerfi og það kerfi hið íslenska á sér að ég best veit og leyfi mér að fullyrða það enga hliðstæðu á vesturlöndum það hefur ekki talist eðlilegt annars staðar en á íslandi þar sem það lengi vel var meginregla frekar en undantekning að þeir sem eiga með sér viðskipti það er lántakandi og lánveitandi að það er ekki að þeir tveir beri ábyrgð á efndum heldur er kölluð til ábyrgð þriðja manns til þess að tryggja efndir gagnvart kröfuhöfum þetta kerfi hefur þróast hér án þess að um það hafi gilt nokkrar lagareglur og sá er hér stendur ásamt fleiri þingmönnum og leyfi ég mér að nefna háttvirtur þingmaður pétur blöndal sérstaklega sem ég held að hafi flutt með mér málið hvert einasta sinn sem það hefur verið flutt þrátt fyrir að í málinu sé örlítill ágreiningur okkar í milli sem ég geri ráð fyrir að hann geri grein fyrir í umræðunni en saman erum við alveg sannfærðir um mikilvægi þess að við þurfum að setja lagareglur um þetta fyrirkomulag margar hremmingarnar og margar hörmungarnar hafa riðið yfir heimili og fjölskyldur þessa lands vegna þessa kerfis vegna þess að það er ekki bara það að einstaklingar séu að gangast í ábyrgð heldur hitt að þeir sem hafa gengist í ábyrgð oft á tíðum hafa ekki átt neinn möguleika á því að átta sig á því hversu mikla áhættu þeir eru að taka því að oft á tíðum hafa ekki legið fyrir upplýsingar um hver raunveruleg fjárhagsstaða skuldarans er og viðkomandi ábyrgðarmenn hafa ekki átt möguleika á því að afla sér þessara upplýsinga og á tímum hefur það oft komið fyrir og ég man að því var til að mynda haldið fram af einum hæstvirtur fyrrverandi ráðherra og fyrrverandi bankastjóra sem eitt sinn var meðflutningsmaður minn á

sem annað hvort fyrirtæki eða einstaklingar að vitað var að þeir voru ekki borgunarmenn fyrir sínum skuldum þetta fyrirkomulag hefur því án efa valdið miklum skaða í íslensku samfélagi ég er ekki hér að

að réttur ábyrgðarmanns þegar hann gengst í ábyrgð fyrir fjárkröfur á hendur þriðja manni sé skýr og hann geti borið hann fyrir sig og það sé ekki hægt að hafa rangt við gagnvart ábyrgðarmanna og það er markmiðið með þessu frumvarpi auk þess sem ég hér í þessu frumvarpi er sérregla sem kveður á um og ég vísaði að sumu leyti til áðan að í tilvikum þar sem gengið er að ábyrgðarmanni að réttur kröfuhafa er til kominn vegna þess að einstaklingur hefur gengist í ábyrgð fyrir þriðja mann að þá sé heimilið undanþegið það er að það verði ekki gert fjárnám í heimili viðkomandi ég leyfi mér að fullyrða það að í tilvikum þar sem þetta liggur fyrir áður en gengið er til samninga sé ekki á nokkurn hátt verið að ganga á rétt kröfuhafa vegna þess að hann veit af því

það byggir bara einfaldlega á þeirri grundvallarhugsun að hagsmunir samfélagsins heildarinnar er meiri af því að fjölskyldur og einstaklingar hafi húsaskjól hafi heimili en að einstaka kröfuhafar fái greitt það getur vel verið að mönnum þyki þetta harðvítugt gagnvart kröfuhöfum en ég tel að þetta sé skynsamleg regla og eins og ég nefndi hér áðan að fyrirmyndar hennar er að leita til dæmis í bandaríkjunum og má nefna fylki eiga og flórída til dæmis þetta vildi ég segja virðulegi forseti í upphafi þessarar umræðu frumvarp þetta hefur áður verið flutt eins og ég hér áður rakti og er nú lagt fram í nokkuð breyttri mynd í því er lögð áhersla á vernd ábyrgðarmanna og formfestu og fagleg vinnubrögð við gerð lánasamninga þar sem krafist er ábyrgðarmanna finna má þess mörg dæmi úr íslensku viðskiptalífi að forsenda þess að samningar hafi tekist með lánveitendum og lántökum er að þriðji aðili einstaklingur hefur endurgjaldslaust tekist á hendur ábyrgð afleiðingar slíkra gerninga hafa oft verið mjög íþyngjandi fyrir einstaklinga fjölskyldur og samfélagið í heild á þetta sérstaklega við í tilvikum þar sem ábyrgðarmenn hafa ekki getað tekið upplýsta ákvörðun um þá áhættu sem þeir takast á herðar með því að gangast í persónulega ábyrgð vegna fjárskuldbindinga þriðja manns það er undirliggjandi sjónarmið í samningarétti að aðilar samnings hafi báðir hag af því að samningur sé efndur eftir efni sínu þetta sjónarmið byggist á þeirri forsendu að staða aðila sé jafnsterk við samningsgerð ef staða annars er sterkari getur hinn aðilinn haft þörf fyrir aukna vernd til að fyrirbyggja að hann undirgangist ósanngjarna samningsskilmála mætti nefna í því samhengi þá aðstöðu þegar einstaklingar kaupa vöru eða þjónustu til persónulegra nota og viðskiptin eru liður í atvinnustarfsemi seljanda eru slík viðskipti að jafnaði nefnd neytendaviðskipti og eru í lögum ýmis ákvæði sem ætlað er að treysta réttarstöðu neytandans gagnvart seljanda þegar svo ber undir má í því samhengi nefna neytendalán lög um þjónustukaup húsgöngu og fjarsölusamninga og að ógleymdu sérákvæði þrítugasta og sjöttu grein samningalaga frumvarp þetta byggist öðrum þræði á sjónarmiðum um neytendavernd auk kröfunnar um vönduð vinnubrögð fjármálafyrirtækja nauðsyn reglna frumvarpsins birtist meðal annars í aðstöðumun sem jafnan er á stöðu ábyrgðarmanns a annars vegar og lánveitenda hins vegar í flestum tilvikum er öll sérfræðiþekking í lánsviðskiptum hjá lánveitanda og má í því sambandi benda á að nýverið hefur ráðgjafarstofa um fjármál heimilanna greint frá því

vegna fjárhagsvandræða kenni um vankunnáttu í fjármálum þar að auki hafa ábyrgðarmenn yfirleitt engan fjárhagslegan hag af því að gangast í ábyrgð og ástæður þess að þeir gera það er oftar en ekki krafa lánveitenda um auknar tryggingar eða þrýstingur frá fjölskyldumeðlimum vinum og kunningjum sem erfitt getur verið að standast þar sem afkoma og afdrif lántaka geta verið undir því komin að umbeðin fyrirgreiðsla fáist aðrar röksemdir fyrir framlagningu frumvarpsins eru þær að ofnotkun ábyrgða er ekki í takti við hugmyndir sem búa að baki hlutafélagaforminu um takmarkaða ábyrgð hluthafa né heldur sjónarmið um að aðili samnings beri eðlilega áhættu af viðsemjanda sínum einnig má halda því fram að ábyrgðarfyrirkomulagið samræmist ekki nægilega vel einni af meginreglum veðréttarins um sérgreiningu verðmæta sem leggur bann við allsherjarveðsetningu loks má benda á að ekki nýtur við nákvæmra upplýsinga um hvort umfang vanskila sé það mikið að réttlætt geti það sérstaka fyrirkomulag um ábyrgðir sem íslendingar búa við í dag og sem ekki á sér hliðstæðu í þeim löndum sem ísland ber sig saman við íslensk lög hafa ekki að geyma almennar reglur um ábyrgðarmenn fjárskuldbindinga eða hvernig staðið skuli að slíkri samningsgerð bankar og aðrar fjármálastofnanir hafa því að mestu mótað eigin reglur um samskipti sín og ábyrgðarmanna í skýrslu nefndar frá því í nóvember nítján hundruð níutíu og sex sem viðskiptaráðherra skipaði til að fara yfir framkvæmd ábyrgðarveitinga kemur fram að gera mátti ráð fyrir að um níutíu þúsund einstaklingar yfir átján ára aldri séu í ábyrgð fyrir fjárskuldbindingum þriðja aðila það voru á þeim tíma um það bil fjörutíu og sjö prósent allra íslendinga á þessum aldri í áliti nefndar um réttindi og skyldur í viðskiptum neytenda við fjármálafyrirtæki frá maí tvö þúsund og fjögur kemur fram að ábyrgðarmönnum í landinu hafi fækkað síðan og séu um sjötíu og fimm þúsund ekki nýtur við nýrri upplýsinga um fjölda ábyrgðarmanna í lok síðustu aldar tíðkuðust ábyrgðir hér á landi í mun meira mæli en þekktist meðal nágrannaþjóða okkar og til að stemma stigu við ástandinu var fyrir atbeina stjórnvalda gert sérstakt samkomulag milli tiltekinna lánveitenda og neytendasamtakanna um notkun ábyrgða samkomulagið var undirritað á árinu nítján hundruð níutíu og átta og var yfirlýst markmið þess að draga úr vægi ábyrgða einstaklinga og að lánveitingar yrðu miðaðar við greiðslugetu greiðanda og hans eigin tryggingar samkomulagið var endurskoðað árið tvö þúsund og eitt í áliti fyrrgreindrar nefndar frá tvö þúsund og fjögur kemur fram að samkomulagið hafi öðlast viðurkenningu sem almennar leikreglur á lánamarkaði samkomulagið um notkun ábyrgða hefur eflaust átt sinn þátt í að ábyrgðum hefur fækkað frá árinu nítján hundruð níutíu og sex en aðrir þættir eins og breytt viðhorf almennings starfsemi neytendasamtakanna og tilkoma úrskurðarnefndar um viðskipti við fjármálafyrirtæki hafa einnig skipt máli þá hefur umræða á alþingi haft talsvert um það að segja að lánastofnanir hafa viljað skoða þessi mál frekar

flutningsmenn telja að verulegum árangri verði ekki náð nema með setningu lagareglna um notkun ábyrgða rauði þráðurinn í frumvarpinu er sá að ábyrgðarmaður skuli vera upplýstur um þá áhættu sem í ábyrgð felst áður en hann gengst undir hana slík vinnubrögð eru til þess fallin að styrkja virði þeirra lánasamninga sem lánveitendur gera í frumvarpinu er þetta gert með því að skylda lánveitanda til að viðhafa vissa formfestu við undirbúning stofnun og framkvæmd samninga um ábyrgðir nægir í því sambandi að nefna ákvæði frumvarpsins sem snerta greiðslumat lántaka skriflegan ábyrgðarsamning tilkynningaskyldu og breytingar á skilmálum ábyrgðar þá hefur við samningu frumvarpsins verið tekið tillit til ýmissa dómsúrlausna á sviði íslensks réttar sem gengið hafa um ábyrgðir gildissviði frumvarpsins er ætlað að taka jafnt til þess þegar einstaklingar gangast persónulega í ábyrgðir og þegar þeir veita veð í tilgreindum eignum sínum til tryggingar á efndum lántaka helstu nýmæli frumvarpsins eru að fasteign ábyrgðarmanns þar sem hann heldur heimili skuli undanþegið aðför og að gjaldþrotaskipta verði ekki krafist á búi ábyrgðarmanns að greindum skilyrðum þess háttar vernd á sér fyrirmynd í rétti annarra þjóða og hefur verið rökstudd með vísan til þeirrar samfélagslegu upplausnar sem fylgir því þegar fjölskylda ábyrgðarmanns á sér ekki lengur samastað þessi nýmæli eru einskorðuð við persónulegar ábyrgðir en eiga ekki við þegar ábyrgðarmaður veitir veð í nánar tilgreindri

þau sjónarmið sem búa að baki því frumvarpi sem hér er lagt fram hér er eins og hér hefur verið rakið

frumvarp eða sambærilegt í ein sjö eða átta skipti og því hefur frumvarpið fengið afar mikla umfjöllun og margar umsagnir og við þær hefur verið stuðst við samningu þess í þetta skiptið ég segi því virðulegi forseti að ég held að það sé afar brýnt að frumvarp af þessum toga verði afgreitt á þessu þingi ég vil líka leyfa mér að segja það að ef einhvern tíma hefur verið þörf á frumvarpi af þessum toga tel ég að svo sé nú og ég vil einnig nefna það og tel að það eigi að skoðast í háttvirtri viðskiptanefnd hvort setja eigi í frumvarp af þessum toga sérreglu sem tengist því ástandi sem nú er uppi í

að í tilvikum þar sem ábyrgðir eru að falla á ábyrgðarmenn vegna þess að heilt hagkerfi heilt fjármálakerfi féll yfir hausinn á þjóðinni ef svo má að orði komst hvort í slíkum tilvikum megi fullyrða að nánast sé um og íslensku samfélagi er nær því að vera náttúruhamfarir en nokkuð sem hægt er að rekja til eðlilegra ástæðna fyrir því að gengið sé að ábyrgðarmönnum hér hefur verðfall á eignum orðið geysilegt hér hefur verðbólga farið í um eða yfir tuttugu prósent sem hefur þýtt að vextir hafa verið á bilinu tuttugu og fimm til þrjátíu prósent á íslenskum krónum og síðan hefur krónan sjálf fallið um hundrað prósent eða að gagnvart flestum myntum og stundum meir að í öðrum tilvikum minna ég held því að það sé mikilvægt að í nefndinni verði skoðað hvort setja eigi upp sérreglur eða tryggja þar einhverja fyrirvara vegna þess að eðli málsins samkvæmt gátu ábyrgðarmenn ekki séð fyrir þau ósköp sem nú hafa yfir íslensku þjóðina dunið þannig að skoða megi hvort það megi takmarka þessa ábyrgð á einhvern hátt eða minnka hana eða jafnvel fella hana niður vegna forsendubrests en það verður að skoða og að sjálfsögðu koma þá til skoðunar ákvæði stjórnarskrár um eignarrétt ég held að það sé mjög mikilvægt virðulegi forseti að við göngum í það núna að lögfesta reglur um ábyrgðarmenn ég leyfi mér að fullyrða að í gegnum tíðina hafa þingmenn hér með yfirgnæfandi meiri hluta stutt þetta mál margir hafa flutt það einnig ég held að nú sé meiri nauðsyn en nokkru sinni á því að setja um þetta almennar leikreglur sem fyrst og fremst lúta að því að ábyrgðarmenn séu upplýstir áður en þeir taka ákvörðun um að gangast í ábyrgð

og eins það að við reynum að tryggja að við séum ekki að valda upplausn í samfélaginu í fjölskyldum og hjá einstaklingum þegar slíkar ábyrgðir falla ég tel að í tilvikum sem þessum sé mjög auðvelt að færa rök að sérreglu hvað þetta varðar varðandi ábyrgðarmenn að umræðunni lokinni virðulegi forseti legg ég svo til að málinu verði vísað til viðskiptanefndar